Le conflit idéologique qui frappe aujourd'hui notre Union pour la première fois depuis la fin de la guerre froide nous oblige à soutenir un projet ambitieux et, donc, un budget renforcé. Ainsi, je m'adresse particulièrement à la représentante de la présidence du Conseil. Il est temps de sortir de la posture thatchérienne des États pour relever comme il se doit les défis auxquels l'Europe, notre Europe, est confrontée. Il nous faut bien sûr conserver, au moins à leur niveau actuel, les politiques historiques de solidarité de l'Union européenne que sont la politique agricole commune et la politique de cohésion. Il nous faut consacrer des politiques ambitieuses pour la jeunesse, notre recherche, nos infrastructures. Il nous faut être à l'avant garde de la transition vers un monde économiquement et écologiquement plus juste avec des ressources propres et une fiscalité propre.